Pane předsedající, pane komisaři, za jedno z nejdůležitějších témat nadcházejícího prosincového zasedání Evropské rady považuji posílení evropského obranného průmyslu.

Změna bezpečnostních rizik a stále častější nutnost vojenských humanitárních zásahů, včetně eliminace narůstajících teroristických aktivit, vyžadují nové postupy a přinášejí nové požadavky na techniku. Z důvodu náročnosti akcí, často velmi vzdálených, je nutná účast více členských zemí s požadavky na přepravní prostředky a zajištění nezbytného podpůrného zázemí pro zasahující jednotky. Proto je důležité zajistit nejen maximální kompatibilitu používané techniky, ale i optimální využití obranných schopností jednotlivých členských států při společných operacích. Pro členské země při napjatých národních rozpočtech tak může být zajímavé i snížení nákladů na údržbu a provoz. Zároveň se tak vytváří možnost většího rozsahu dodávek pro vlastní obranný průmysl. Velkou roli mohou sehrávat dynamické malé a střední podniky, a snížit tak i závislost na nákupu specializovaných technologií mimo členské země Evropské unie. Je to zároveň i záruka obranyschopnosti do budoucna.